Sommigen vinden dat de superrijken en de multinationals het recht moeten behouden om door de mazen van het net te blijven glippen omdat die winst toch doordruppelt naar de gewone man, omdat dat geld toch terecht komt.

Maar daarvoor moet iedereen ook mee het bad in, alle Europese lidstaten.

Dat is natuurlijk niet het geval. Het is kortetermijndenken.